Het conflict in de Centraal Afrikaanse Republiek is samen met die in Syrië en Soedan een van de grootste humanitaire crises nu, maar dat in de Centraal Afrikaanse Republiek krijgt een stuk minder aandacht.

De rebellen in de Centraal Afrikaanse Republiek zijn verantwoordelijk voor executies, verkrachtingen, ontvoeringen en massale plunderingen.

Gisteren werd er een blauwhelm gedood in een vuurgevecht met rebellen. Deze rebellenlegers betalen hun mensen met de handel in diamanten en hardhout.

Zo snel als er weer officieel in diamanten gehandeld kan worden, zullen deze diamanten op de markt komen.

Ook Europese bedrijven kopen dit hardhout en deze diamanten van deze rebellen.

Ik roep Europese bedrijven op daar nu mee te stoppen, want het geld moet weg bij de rebellen anders houdt dat conflict nooit op.